No sería algo imposible, a la vista de lo que acaba de suceder con la decisión del presidente Trump y su apuesta por romper los acuerdos sobre el cambio climático.

Es, a lo mejor, la última de las posibilidades de modificar de verdad el orden de las cosas, que hace que la mitad de la humanidad viva en una situación de extrema pobreza. Este es un consenso. Desde luego, no es el consenso que hubiera hecho el Grupo socialista. Está muy lejos de lo que nosotros hubiéramos querido, pero este es el consenso que se ha podido construir teniendo en cuenta, además, el Consejo que en este momento tenemos, que no es un Consejo fácil para esta política. Así que, haciendo de la necesidad virtud, nuestro Grupo va a apoyar este consenso. Creemos que estamos en el momento de definición clave entre aquellos que quieren acabar con la política de desarrollo y aquellos que quieren convertir la política de desarrollo en cualquier cosa menos en política de desarrollo.